Algunos en esta Cámara expresamos una idea que llamamos, no sé si ingenuamente, federalista de Europa.

Sé que hay mucha gente, en muchos países de la Unión Europea, que quiere menos Europa. Pero ahora tenemos que salir de la crisis en la que nos encontramos resolviendo el brexit resolviendo la crisis migratoria, resolviendo la crisis económica, la gestión del euro.

Yo creo que, más que discutir sobre más Europa, tenemos que discutir honradamente sobre la mejor Europa posible, sobre la Europa que podemos y debemos hacer hoy. Es una Europa que tiene que ser, sin duda, más social en la respuesta que da a muchos ciudadanos sobre la gestión de la crisis económica.

Es una Europa que resuelva bien la negociación durísima del brexit y que no estimule a que otros países también quieran irse.

Es una Europa que a mí me gustaría federal, pero es una Europa que tiene que responder como en los mejores momentos.